Gerbiamas Pirmininke, aš balsavau už šią rezoliuciją kaip vienas iš nedaugelio šioje salėje, gimęs tremty. Mes čia, atstovaudami Europos žmones, turime viltį sukurti geresnę Europą, bet tai nėra nieko naujo. Tokias pat viltis turėjo prieš aštuoniasdešimt metų ir mūsų tėvai bei seneliai. Tačiau du tironai visas jas nubraukė, pasirašydami slaptuosius protokolus ir pasidalindami Europą, sukeldami žiauriausią Europos istorijoje karą.

Mano tėvai ir seneliai kartu su dešimtimis tūkstančių Lietuvos žmonių taip pat buvo išvežti į Sibirą gyvuliniuose vagonuose.

Kaip matosi iš pasisakymų čia, šioje salėje, daliai iš jūsų apie šį laikotarpį už geležinės uždangos dar visai mažai žinoma. Todėl, norint būti teisingiems prieš savo vaikus ir anūkus bei sukurti teisingesnę laimingesnę Europą, mes negalime leisti pasikartoti panašioms tragedijoms.